Il doit être centré sur les citoyens européens, il concerne les peuples de l'Europe et même les peuples des pays associés comme la Macédoine du Nord ou l'Albanie. Les peuples ne se meuvent pas à des vitesses différentes dans leur effort d'atteindre la liberté, la prospérité et l'état de droit.